mótmæla þeim orðum hæstvirts forsætisráðherra að það sé vegna þvermóðsku stjórnarandstöðunnar sem ekki nást samkomulag um þinglok þvert á móti er það nú svo að stjórnarandstaðan hefur verið viljug til þess á þeim fundum sem haldnir hafa verið að greiða fyrir þingstörfum setja þau mál á dagskrá sem skipta máli fyrir endurreisn þjóðarinnar setja þau brýnu mál á dagskrá sem við þurfum að ræða en hæstvirtur forsætisráðherra er ekki til viðtals um annað en halda áfram að ræða það mál sem hér er á dagskrá síðan verð ég einnig að mótmæla því þegar háttvirtir þingmenn koma hér upp og nánast gagnrýna málfrelsi þingmann í annarri umræðu